Elnök Úr! A területi autonómia az EU értékei közé tartozik, ugyanakkor vannak olyan országok, amelyek elfojtják az ilyen törekvéseket. Romániában az állam elutasítja a többségében magyarok lakta Székelyföld autonómiájának még a felvetését is, és egyre fenyegetőbben lép fel a magyar lakossággal szemben. A közelmúltban Beke István és Szőcs Zoltán bírósági ítélete váltott ki felháborodást a bukaresti táblabíróság pirotechnikai eszközökkel elkövetett bűncselekményekért szabott ki rájuk egy évnél kevesebb, vizsgálati fogságban már letöltött börtönbüntetést. Ugyanakkor a legfelsőbb bíróság bizonyítás nélkül átminősítette a cselekedetüket terrorcselekménnyé, és öt év börtönre ítélte őket. Az Európai Parlament rendszeresen, ezen a héten is foglalkozik a világ különböző helyén elkövetett egyedi emberi jogsértésekkel. Itt lenne az ideje, hogy a tagországainkban előforduló ilyen eseteket is megtárgyaljuk. Köszönöm, Elnök Úr!